Ich kann kaum glauben, dass wir uneinig sind, wie der nächste Haushalt der EU auszusehen hat. Nach dem Brexit kann es doch keine zwei Meinungen mehr geben. Der EU Haushalt muss nicht größer werden, wie hier diskutiert wird, sondern er muss natürlich kleiner werden.

Großbritannien hat in den letzten fünf Jahren fast 40 Milliarden Euro netto beigesteuert, das sind acht Milliarden pro Jahr netto. Statt den Haushalt zu kürzen, fordern Sie nun auch noch EU Steuern auf Plastik und Diesel und dazu höhere Steuern von den Mitgliedstaaten.

Wir haben eine klare und sinnvolle Alternative, nämlich das EU Budget radikal zusammenzustreichen. Keine EU Armee, eine radikale Rückführung der Kohäsionsfonds, eine deutliche Rückführung der Agrarsubventionen, diese Abteilungen der Kommission entsprechend schließen.

Das Geld kann man locker x fach einsparen, wenn man die unsinnigen Subventionen kürzt. Die Bürger haben einfach genug von dieser bürgerfernen EU. Hören Sie den Bürgern zu, sonst werden Sie erleben, dass man bald auch anderswo Servus zur EU sagt.